Doamnă președintă, doamnă comisar, sigur, aici s a dezbătut o situație, așa cum spunea și colega noastră Norica Nicolai, în care nu avem totuși toate datele relevante.

Știm că Azerbaidjanul este important în Euronest și are o agendă legată de Uniunea Europeană, dar și eu cred că trebuie să amânăm această rezoluție, pentru a ne documenta și pentru a veni cu lucruri extrem de precise.

În același timp, trebuie să avem toate argumentele, înainte de a lua decizii, și ăsta